9 o ochronie pracowników zobowiązuje strony do zapewnienia ochrony takim osobom przed konsekwencjami. Obie konwencje wskazują, że chronione powinny być osoby działające w dobrej wierze i na uzasadnionej podstawie. Sygnaliści powinni być chronieni, gdyż znając wewnętrzną organizację instytucji i mechanizmy jej funkcjonowania mogą najszybciej zareagować, gdy spostrzegą zjawiska zagrażające innym pracownikom, instytucji lub przynieść szkody poza nią. Ich aktywność ma zasadnicze znaczenie dla ujawniania nieprawidłowości, więc ochrona taka powinna być gwarantowana prawem i wzmocniona w całej Unii Europejskiej, ale tylko wtedy, gdy celem działania sygnalisty jest ochrona ogólnego interesu publicznego przez działanie w dobrej wierze.

wypowiedział się w tej sprawie, stwierdzając, że sądy i państwa członkowskie powinny zapewnić sygnalistom ochronę tylko wtedy, gdy ujawnienie przez nich informacji leży wyraźnie i zdecydowanie w interesie publicznym.

ten sam Trybunał orzekł, że w żaden sposób władze nie powinny ograniczać, ani zmniejszać zdolności do dokumentowania i ujawniania przez sygnalistów i dziennikarzy nielegalnych, bezprawnych lub szkodliwych praktyk, jeśli ukazanie tych informacji w dobrej wierze w interesie publicznym jest priorytetem. Tak więc dobry, ale uwzględniający wszelkie aspekty system ochrony sygnalistów jest niezbędny, jeśli mamy dążyć do skutecznego eliminowania patologii życia publicznego.